nefndin fékk til að fjalla um þetta mál gesti á sinn fund auk þess að fá nokkrar umsagnir um málið það er niðurstaða nefndarinnar að þetta mál eigi að samþykkja með einni breytingu í frumvarpinu er iðnaðarráðherra veitt heimild til að fela orkustofnun að annast leyfisveitingar til rannsóknar og nýtingar á grundvelli tveggja lagabálka sem varða annars vegar auðlindir í jörðu og hins vegar auðlindir hafsbotnsins á fundum nefndarinnar kom fram að frumvarpinu væri ætlað að gera ferli við leyfisveitingar skilvirkara með því að fela sérhæfðri stofnun orkustofnun útgáfu leyfanna að öðru leyti væri ekki við því að búast að frumvarpið hefði áhrif á almennt verklag við undirbúning leyfisveitinga við leggjum til þá breytingartillögu meiri hlutinn að frestur til að kæra ákvarðanir orkustofnunar verði rýmkaður úr því að vera þrjátíu dagar til samræmis við almenn stjórnsýslulög sem kveða á um níutíu daga meiri hlutinn leggur því til að frumvarpið verði samþykkt með þeirri breytingu en undir þetta rita sú er hér stendur ásamt háttvirtum þingmanni kristjáni þór júlíussyni einari má sigurðarsyni herdísi þórðardóttur guðna ágústssyni björk guðjónsdóttur og grétari mar jónssyni